Prednosti družstiev sa prejavujú predovšetkým v sociálnej sfére, keďže snúbia snahu dosiahnuť zisk so solidaritou.

Osobitnú pozornosť si však zasluhujú družstvá, ktoré vytvárajú vhodné pracovné prostredie na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Aby si družstvá mohli nájsť ľahšie uplatnenie v oblasti verejného záujmu, a to či už v sociálnej alebo zdravotnej, musíme sa zamyslieť nad vytvorením priaznivého právneho rámca. Ich zakladanie a fungovanie by totiž malo prinášať svoje výhody, čo najväčšiemu počtu občanov Európskej únie.